Y es un acuerdo de mucha importancia, porque los estándares comunes que se van a manejar en el acuerdo con los Estados Unidos después van a ser referencia para otros acuerdos, y sobre todo para el PNR europeo, del cual voy a ser ponente alternativa. A mí me parece que es importante que haya la máxima transparencia, que sepamos exactamente, por ejemplo, cuándo se va a usar el sistema pull,